Ils peuvent aussi permettre aux citoyens français d'échapper aux radars du fisc. Oui, les États sont souverains en matière d'attribution de la nationalité, mais quand l'espace européen de liberté, de justice et de sécurité est menacé, l'Union européenne se doit d'agir.

C'est pourquoi la Commission doit, sinon les interdire, au moins les encadrer.